Ha tenido que producirse una crisis financiera de enormes dimensiones para que Europa se despierte. Sin embargo, se ha perdido una oportunidad, en parte, para reforzar las instituciones comunes de Europa, porque, de un lado, estas nuevas autoridades de supervisión tienen un ámbito de competencia limitado frente a similares autoridades de Estados miembros, y es una lástima, además, que no se haya avanzado en una integración similar a la que se produjo con el Sistema Europeo de Bancos Centrales.